Panie Przewodniczący! Mam wrażenie, że w czasie prac nad tym pakietem trwała i trwa swoista rywalizacja czy licytacja. Kto będzie bardziej ambitny, to lepiej zasłuży się w ratowaniu planety i ludzkości. Zapominamy przy tym, że to jest pakiet energetyczny, a nie klimatyczny.

Niestety propozycje zawarte w tych trzech sprawozdaniach nie są realistyczne, i dlatego trudno nam będzie je poprzeć. Natomiast jeżeli chodzi o skutki polityczne, powiem tylko o dwóch. Otóż kolega Federley mówił o pouczaniu jednych krajów przez inne, więc przyczyni się to do większych napięć w Unii Europejskiej. Natomiast jeszcze bardziej niepokojące jest to, że zapominamy, że Unia jest wspólnotą prawa.